Señora presidenta, el 51 de las personas con discapacidad manifiesta querer participar en la vida política, frente al 48 de las personas que no tiene discapacidad.

Esto ocurre con cientos de miles de personas con discapacidad en la Unión Europea que tienen limitado y no pueden ejercer este derecho al voto por su incapacitación legal. Solo siete Estados miembros garantizan el derecho al voto en todos los casos a las personas con discapacidad y solamente ocho Estados miembros tienen estrategias definidas para promover la participación de las personas con discapacidad en la vida política. Todo ello en contra del artículo 12 y el artículo 29 de la Convención de las Naciones Unidas, que pide que eliminemos todas las barreras físicas y también legales y que se garantice el derecho de estas personas a participar en la vida pública.